Panie Przewodniczący! Panie Premierze! Ponieważ pochodzę z kraju spoza strefy euro, ale z takiego, który aspiruje do strefy euro, chciałem zapytać, czy Eurogrupa przewiduje jakieś środki, sposoby reakcji, gdyby się okazało, że kraj spoza grupy euro, który ma dziesięć milionów obywateli, albo nawet czterdzieści, znajdzie się w sytuacji na wzór Grecji czy Irlandii?